Tedy v době, kdy je možné říkat téměř vše a přitom to nijak nedokládat fakty.

Nejenom, že mám často dojem, že se mně vyloženě zdá, ale teď jde primárně o to, co dělá a co říká.

Prezentací důkazů či voláním po vyšetřování se Trump nezatěžuje a rovnou vyhrožuje.

Velmi často je však dlážděna činy egoistických politických amatérů, kteří přeceňují svoji roli na mezinárodním poli. Nikdo nesmí ohrožovat mír a mezinárodní dohody. S mírem se nehazarduje, o mír se pečuje. A to je signál, který my jako Evropská unie musíme vyslat.